virðulegi forseti ég mæli fyrir áliti utanríkisnefndar um tillögu til þingsályktunar um sameiginlega stefnu í ferðamálum fyrir vestur norðurlönd nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund þórð þórarinsson frá vestnorræna ráðinu og berglindi ásgeirsdóttur og friðrik jónsson frá utanríkisráðuneyti með tillögunni er lagt til að alþingi beini þeim tilmælum til ríkisstjórnarinnar að hún í samráði við landsstjórnir færeyja og grænlands móti sameiginlega stefnu í ferðamálum fyrir vestur norðurlönd

samþykkti ráðið að beina þeim tilmælum til ríkisstjórna íslands færeyja og grænlands að mótuð yrði sameiginleg stefna í ferðamálum fyrir vestur norðurlönd sem svæði en í því fælist meðal annars sameiginleg markaðssetning og aukið samstarf um ferðamálamenntun samkvæmt upplýsingum sem nefndin hefur aflað er talið brýnt að loftferðasamningar verði teknir til endurskoðunar og endurnýjunar til að auka möguleika ferðaþjónustuaðila við að gera vestur norðurlönd að raunhæfum og aðlaðandi valkosti í ferðaþjónustu og gildir það einkum um flugumferð til og frá grænlandi nefndin vekur athygli á því að rétt sé að taka þetta atriði til sérstakrar skoðunar við stefnumótunina nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt með breytingartillögu á þingskjali ellefu hundruð fjörutíu og tvö um að tillögugreinin orðist svo alþingi beinir þeim tilmælum til ríkisstjórnarinnar með hliðsjón af ályktun vestnorræna ráðsins á ársfundi tvö þúsund og sex að hún móti í samvinnu við landsstjórnir færeyja og grænlands sameiginlega stefnu í ferðamálum fyrir vestur norðurlönd þetta er aðeins breyting á orðalagi en ekki efnisbreyting undir nefndarálitið rita